Situácia v Egypte sa postupne stáva kritickou. Vývoj ukazuje, že ideály Arabskej jari sa bohužiaľ vytrácajú a egyptská spoločnosť sa čoraz viac polarizuje. Sme svedkami nielen častejších masových demonštrácií, ale aj reštrikčnej politiky zo strany štátnych inštitúcií a obmedzovania politických a občianskych práv, ba čo viac, v mnohých prípadoch sa podkopávajú taktiež ľudské práva, práva menšín a práva žien.

Treba preto, aby Únia využila všetky svoje prostriedky na posilnenie demokracie, občianskej spoločnosti a základných ľudských a občianskych práv. Verím, že pani vysoká predstaviteľka sa bude razantne zasadzovať za tieto princípy.